Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Madame la représentante du Conseil, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est vrai que je suis un peu fatigué de répéter toujours la même chose.

Il est vrai que le chômage est à l'agenda du prochain Conseil européen. Cette question nous concerne tous et, en particulier, le chômage des jeunes qui atteint des sommets. Dans certains pays, un jeune sur deux n'a pas accès au travail.

On dit que notre époque est la plus prospère, la plus pacifique et nous faisons face à de telles difficultés. Chers collègues, le nombre de Conseils européens réunis pour résoudre la crise me laisse songeur. Les réunions s'enchaînent, les décisions sont là mais elles tardent à être appliquées.

L'Europe n'est pas une puissance étrangère et arbitraire. L'Europe qui prend des décisions, c'est vous, c'est nous! Il faut être responsables et donc tenir nos engagements. Dans une période de crise, il faut tirer sur la même corde.

Les engagements sont clairs. Nos gouvernements sont d'accord pour engager les réformes nécessaires à la relance économique. Je suis partisan d'une Commission européenne forte pour une raison très simple dans un club à vingt sept ou vingt huit, nous avons besoin d'un arbitre qui nous aide à coordonner.

Permettez moi de vous encourager, José Manuel, vous avez raison, la Commission doit jouer son rôle d'arbitre et de gardien à l'égard de tous les membres et taper sur la table quand ils sont réunis.

Les États membres ont une feuille de route précise à suivre.

C'est ce que nous avons décidé ensemble et ce dont nous avons besoin. Chers amis, nous voulons une Europe qui fonctionne mieux. Il faut pour cela de vraies réformes sur la régulation des marchés financiers nous en avons parlé ce matin sur le partage des informations fiscales entre les États membres il faut un cadre financier crédible. Que voulons nous au Parlement? De la flexibilité, de la réactivité, une clause de révision et des ressources propres.

Trois éléments nouveaux sont survenus de façon imprévisible sans que le Conseil n'ait pu les anticiper. Et c'est normal, mais il faut de la réactivité. Trois éléments que le cadre rigide proposé par le Conseil ne pouvait pas traiter. Je vais vous en faire la démonstration.

Mais il faut le décider. S'agissant des inondations qui ravagent toute l'Europe centrale, il n'y a plus de crédits disponibles dans le Fonds de solidarité.

Le Conseil du 8 février trouve que ce fonds est trop élevé et propose de le réduire de moitié pour les sept années à venir. Si je comprends bien, le Conseil est capable de prévoir les calamités naturelles en 2020 en disant Nous avons besoin de moins de fonds de solidarité, mais n'est pas capable de gérer celles d'aujourd'hui. Enfin, concernant le niveau dramatique du chômage des jeunes, dans beaucoup de pays de l'Union, il faut accélérer la mise en place du programme sur la croissance de l'emploi et des jeunes.

Sans la flexibilité, les malheureux Chypriotes, les victimes des inondations, les jeunes chômeurs attendront et feront le champ très facile à tous les populismes. J'ai entendu avec plaisir ce matin, mon cher Président, que vous avez pris en compte le problème des PME dans les pays les plus en difficulté. Je l'ai déjà dit dans cette salle il est impossible de garder les emplois avec des taux d'intérêt entre 10 et 15 dans certains pays.